Estamos aquí porque Alsacia nos recuerda cada día por qué los padres fundadores idearon la Unión Europea para unirnos, para superar las fronteras que nos separan, no para inventarnos problemas donde no los hay. Los fundadores no podían estar todos equivocados.

Y las imágenes de la azul estrellada sobre los restos del canciller, aquí, en Estrasburgo, con el presidente Clinton cuadrándose ante él, han dado la vuelta al mundo. Estrasburgo es el símbolo de la reconciliación y la paz entre europeos.

Los símbolos son importantes, no tienen precio y con ellos no se juega. Termino, señor presidente, en relación con el debate sobre las agencias.

El Gobierno de España está trabajando codo con codo con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento, de manera ejemplar, unidos, para que dicha agencia termine en Barcelona.